Jak widać jest to problem bardzo stary, znacznie starszych niż Unia Europejska.

Kryzys pokazał to, co było kiedyś wstydliwie chowane. Kryzys jak woda, która opadła, pokazuje istotę rzeczy rzeczywiście jest to problem, jeśli nie powszechny, to naprawdę coraz większy.